Señora presidenta, es un axioma solidificado que en estos años de políticos populistas la falta de calidad democrática va siempre acompañada de un desprecio expreso de la calidad ambiental. No conocemos populistas que arrasen derechos y sin embargo estén comprometidos con el medio ambiente. Siempre las tendencias autoritarias presentan esa faceta de riesgo para los recursos naturales.

Porque esto que nos parece tan nuevo —los Trump, los Bolsonaro, los Orbán— es en realidad el disfraz más reciente de un economicismo ultraliberal de corto plazo. Es una prueba más de la peligrosa asunción por los conservadores de la agenda de la ultraderecha y de esa idea de un derecho ilimitado a la explotación de los recursos naturales, que cada nacionalista considera suyos por estar dentro de sus fronteras, como si el ambiente y las consecuencias de las prácticas ambientales pudieran parcelarse como los mapas políticos. Yo hoy he oído aquí excelentes ejemplos de ese nacionalismo ambiental. La Amazonía podría considerarse, seguramente sin caer en un abuso retórico, como un recurso ambiental de toda la humanidad —seguramente como el Ártico y como pocos espacios más de esa escala—, pero es también y sobre todo un recurso de sus propios habitantes actuales, muchos de ellos indígenas y muchos de ellos también los que deberán vivir en Brasil en el futuro, y a ambos se les están expropiando sus derechos

La Unión Europea actúa, por tanto, por criterios ambientales y también para devolver calidad democrática, y calidad ambiental, a esos ciudadanos del futuro de Brasil. Y debo decirle a mi compañero italiano que yo estaré muy feliz de volver a mi circunscripción para decir que, al hablar hoy de la Amazonía, he hablado de los incendios forestales en Extremadura.